Das Europäische Parlament sticht hier mit einem Frauenanteil von fünfunddreißig Prozent zwar hervor, ist aber auch von einer Ausgeglichenheit noch weit entfernt. Deshalb unterstütze ich ganz klar die Forderung nach einer tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter in politischen Entscheidungspositionen. Die weibliche Bevölkerung muss sich in der Politik repräsentiert fühlen. Wenn die Mehrheit von einer Minderheit repräsentiert wird, dann müssen die demokratischen Strukturen der Mitgliedstaaten hinterfragt werden. Wir müssen im einundzwanzigsten Jahrhundert mehr denn je um die Gleichstellung der Geschlechter in der Gesellschaft, aber vor allem auch in der Politik kämpfen. Beide Bereiche, die Gesellschaft einerseits und die Politik andererseits, bedingen und beeinflussen einander. Eine Gleichberechtigung in der Gesellschaft muss einer Gleichberechtigung in der Politik vorausgehen und umgekehrt. Ein verpflichtendes Reißverschlusssystem für parteiliche Wahllisten ist meines Erachtens ein wichtiger Schritt, um diese Gleichstellung zu gewährleisten. Auch im Bereich der Wirtschaft werden wir neue Wege der Frauenförderung und Gleichstellung finden müssen. Es gilt, Frauen aktiv zu fördern. Es muss ihnen tatsächlich die Chance gegeben werden, eine leitende Position auch ausüben zu können. Hier gilt es, Kräfte zu bündeln, Synergien zu nutzen und gemeinsam an einem zukunftsreichen und chancengleichen Europa zu arbeiten. Ich bin persönlich kein großer Freund von Quoten. Aber wir müssen anerkennen, dass freiwillige Systeme nicht funktionieren. Am

Einiges wird weitergetragen, weniges wird umgesetzt. Hier gibt es aber einen konkreten Ansatz, der von den Mitgliedstaaten angegangen und auch umgesetzt werden kann. Lassen wir bitte den Worten Taten folgen.